frú forseti í ræðu minni er fjallað um uppbygginguna sem er að eiga sér stað í írak og henni fagnað allir lýðræðislega sinnaðir menn hljóta að sjálfsögðu að fagna því að þrátt fyrir erfiðleikana og átökin í blak skuli nú vera að takast að byggja þar upp lýðræðislegt stjórnkerfi þar sem almenningur í landinu fær að velja sér forustumenn ólíkt því sem áður var þar í löndum og því miður víðar í þeim heimshluta mér dettur ekki í hug að bera blak af brotum á mannúðarlögum eða alþjóðlegum samingum um meðferð fanga ég

það sem hins vegar skiptir mestu máli varðandi írak er eins og ég sagði áðan það að það skuli takast að byggja upp lýðræðislegt stjórnkerfi samþykkja þar nýja stjórnarskrá hafa þjóðaratkvæðagreiðslu um hana og efna síðan til þingkosninga síðar á þessu ári þetta er atburðarás sem fáir hefðu trúað að gæti orðið raunin á svona tiltölulega stuttum tíma það er verkefni eins og ég segi allra lýðræðislega sinnaðra manna að reyna að